Dziękuję Panie Przewodniczący, oczywiście Pana przeprosiny zostają przyjęte.

Rzeczywiście tutaj i pan Watson, i pan Donskis, i pani Geringer de Oedenberg wspominali, zresztą inni też, o osobie Władimira Kozłowa. Jego sytuacja dzisiaj wydaje się najgorsza, dlatego że skazany na 7 i pół roku cierpi za to tylko, że chciał wolności i demokracji dla swojego kraju.

Jeśli mogę prosić, to przywitajmy ją brawami i dodajmy otuchy jej mężowi i wszystkim tym, którzy walczą w Kazachstanie o prawa człowieka. Rzeczywiście jest tak, że kontakty między Unią Europejską, a Kazachstanem są ważne i będą coraz ważniejsze i powinny być coraz ważniejsze, ale nie powinno to się odbywać kosztem praw człowieka i takich osób jak Władimir Kozłow.